Očakávané prijatie Islandu a Chorvátska za členov Únie bude povzbudením pre všetkých tých, ktorí podporujú proces jej rozširovania a majú záujem na jeho pokračovaní. Určite prinesie povzbudenie krajinám západného Balkánu, a to najmä dnes, v situácii hospodárskej krízy a rastúcej neistoty v regióne. Nedávne dosiahnutie kompromisu medzi Srbskom a štátmi Európskej únie pri prijatí rezolúcie Valného zhromaždenia OSN k poradnému posudku Medzinárodného súdneho dvora v otázke vyhlásenia nezávislosti Kosova, potvrdilo potenciál EÚ pri riešení háklivých otázok v regióne. Európska únia sa zaviazala stáť pri dialógu medzi Srbskom a Kosovom. Treba si uvedomiť, že od úspešnosti tohto dialógu závisí nielen trvalá stabilita v regióne, ale tiež kredibilita Európskej únie a jej zahraničnej politiky.